Tisztelt Elnök Asszony! Sorsdöntő választások előtt áll Európa és Ukrajna is. Májusban eldől, merre tovább. Remélem, hogy Európának olyan vezetői lesznek, akiknek fontosak a keresztény európai gyökerek, a család és az európai őshonos nemzeti kisebbségek. Húsvét vasárnapján pedig Ukrajnában lesz az elnökválasztás második fordulója. A húsvét, a feltámadást, a reményt és a hitet jelenti. Bízom benne, hogy az elnök a választópolgárok akarata szerint, demokratikus módon lesz megválasztva, és Ukrajna végre elindul az európai jogállamiság útján, felszámolják a korrupciót, és valódi reformok kezdődnek. Én azt remélem, hogy Ukrajnának olyan elnöke lesz, aki nem osztja a polgárokat el első és másodrangúakra, aki tiszteletben tartja a megszerzett alkotmányos jogokat és a nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Azt is remélem, hogy a választások után enyhül az etnikai alapú feszültségkeltés, megszűnik az ellenségkép teremtés, a vegzálások és a magyarellenes támadások. Megfékezik a szélsőségeseket és a megválasztott elnök megvédi az országban élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait.